Hvala za besedo, predsednik. Pozdrav vsem, posebej pa dekletom in ženam! smo danes nekaj čuli, da ste nam enake, ampak hvala bogu nam niste enake. Ste enakovredne, enakopravne, ampak ste veliko lepše, stabilnejše in velikokrat bolj pametnejše kakor mi torej se vam moramo zahvaliti. Tisti, ki ne spoštujejo žensk, če poglejte po deželah sveta, boste videli, da ti vse te dežele so v težavah. Pred nami je že dvanajsti predlog deklaracije. Gre za pomembno iztočnico, ki predstavlja temelj za delovanje Republike Slovenije v Evropski uniji. V Stranki Alenke Bratušek podpiramo EU in menimo, da si moramo prizadevati za enotno, povezano in stabilno Evropo, katere glavno vodilo mora ostati in se še okrepiti vladavina prava. V deklaraciji je kot prvi strateški cilj navedena varna Evropska unija. Za dosego tega cilja je v prvi vrsti pomembna predvsem solidarnost med državami članicami in tese tesnejše medsebojno sodelovanje. Za ohranitev varnosti Slovenije je ključna predpostavka varna Evropa in stabilno mednarodno okolje, katerega del smo tudi mi sami. Ohranjanje varnosti je pomembno tudi v luči migracij, ki smo jim bili priča v preteklih letih. Vojni v Siriji in Jemnu pa še vedno nista dobili končnega epiloga. V zadnjem, je, kar nekaj govora na to temo, konkretneje o zakonitih in nezakonitih migracijah. Ob tem smo lahko slišali, da bi nekateri gradili zidove, drugi mostove, a stvari nikoli niso tako enoznačne in enostavne. Treba je poiskati učinkovite rešitve na mednarodni ravni, kar EU po pravici povedano do zdaj še ni uspelo, zato je prav, da si prizadevamo za skupni, tvorni in usklajeni pristop k problemu z upoštevanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pri soočanju z globalnimi izzivi se po mnenju Stranke Alenke Bratušek moramo vselej zavzemati za mirno reševanje sporov, spoštovanje mednarodnega prava, dialog in aktivno sodelovanje. Prizadevati se moramo za enotno in povezano Evropsko unijo, za usklajeno zunanjo politiko le tako bo unija v mednarodnih odnosih lahko nastopila kot suveren in kredibilen akter. Eden bistvenih poudarkov dele deklaracije sta tudi razvoj in trajnostna last. Priča smo vse hitrejšim spremembam, kar od nas ljudi zahteva tudi vseživljenjsko izobraževanje. Razvoj tehnologije, digitalizacija, robotizacija zmanjšujejo potrebo po delovni sili, kar pa ne pomeni, da kot družba lahko manj aktivni. Vedno se odpirajo novi aktivi, novi vidiki, možnosti in potrebe, med njimi nadaljnji trajnostni razvoj v smeri energetske učinkovitosti in varnosti. Energetska varnost je neločljivo povezana s proizvodnjo obnovljivih virov virov energije, s katerimi dvigujemo samooskrbo. Po vzoru iz tujine bi v projekte, denimo civilno, pa tudi vojaške, lahko vlagali tudi domači skladi in posamezniki ter tako postali samopreskrbni z energijo. Nove izzive prinaša tudi umetna inteligenca, glavna tema v svetu tehnologije. Umetna inteligenca je to, posega v zadnjih letih vedno več v naše vsakdanje življenje. Ampak pri vsem tem ne smemo niti za trenutek pozabiti na krepitev socialnega področja in koordinacije sistemov socialne varnosti. Brez zadovoljnih in socialno varnih prebivalcev tudi Evrope ni. Pri tem v Stranki Alenke Bratušek posebej opozarjamo na potrebo po sistemski ureditvi dolgotrajne oskrbe, ki obsega številne skupine ljudi v življenjskih Želimo si dostojnega življenja za vse državljane, še posebej za starejše. Kot država in kot članica Evropske unije moramo stremeti k zmanjšanju brezposelni za mlade, sprejeti ukrepe za ubliš revščine in socialne izključenosti. V poslanski skupini Alenke Bratušek smo za odprto, socialno, povezano, pravno in demokratično džavo s pogledom v prihodnost. Zato bomo deklaracijo podprli. Hvala. Hvala, gospod poslanec, besedo imate gospod Ivan ...